W Parlamencie Europejskim jesteśmy zgodni w kwestii scalenia wszystkich unijnych instrumentów finansowych na rzecz badań naukowych i innowacji tak, aby w następnych okresach planowania działały we wszystkich wspólnych ramach strategicznych. Zgadzam się, że takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej, ale również w znaczącym stopniu pomoże uprościć zasady i przyśpieszyć proces uzyskiwania dotacji przez beneficjentów. Możemy również zauważyć dużą rozbieżność między państwami członkowskimi, przejawiającą się przede wszystkim w różnym stopniu nakładów na badania i innowacje oraz dostępu do zaplecza naukowego. Proszę zwrócić uwagę, że linia tak charakterystycznego kontrastu pomiędzy krajami przebiega przede wszystkim wzdłuż państw należących do tzw.

Zastosowanie wspólnego katalogu procedur administracyjno finansowych, organizacyjnych i informacyjnych oraz wymuszenie harmonizacji zasad i warunków uczestnictwa w różnych programach w kierunku tworzenia wspólnego i przejrzystego systemu w ramach europejskiej przestrzeni badawczej leży w interesie wszystkich państw członkowskich. Należy również dodać, że propozycja zniwelowania niskiego stopnia reprezentacji wśród krajów członkowskich na szczeblu europejskim poprzez próbę wykorzystania potencjału wszystkich regionów Unii Europejskiej wydaje się w pełni uzasadniona poprzez wyeliminowanie zagrożeń fragmentacji oraz wzmocnienie zasad doskonałości o takie kryteria, jak wpływ na integrację, efektywność kosztową

Popieram konieczność utrzymania otwartego systemu transgranicznej współpracy naukowej, natomiast kwestię budżetu programu ramowego uważam za otwartą debatę.